Spoštovani minister, kolegice in kolegi ter ostali prisotni! Najprej bi si zastavil vprašanje, zakaj si pravzaprav želimo javnega osnovnega šolstva? Ker vsem otrokom omogoča kvalitetno in brezplačno izobraževanje. Želimo si zaščititi javno osnovno šolstvo, ker smo solidarni, ker je Slovenija socialna država, v kateri imajo vsi enake možnosti. Ravno zaradi tega je potrebno spodbujati javno osnovno šolstvo, ki je vsem enako dostopno in ne ustvarja nikakršnih razlik. Na drugi strani je zasebno osnovno šolstvo usmerjeno na določeno ciljno skupino in tako ne zagotavlja vpisa vsem učencem, glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Zdi se nam koristno, da se spodbuja javno osnovno šolstvo. To je dostopno vsem in ne izbira učencev po nekih vnaprej določenih kriterijih ter zagotavlja kakovostno splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu. Javne osnovne šole morajo biti pluralne, vrednostno nevtralne in morajo oblikovati temelje za bivanje v solidarni, strpni in pravični družbi. Tako Evropsko sodišče za človekove pravice kot Evropska komisija za človekove pravice sta potrdila, da države niso dolžne subvencionirati zasebnih izobraževalnih inštitucij. Noben mednarodni dokument ne zavezuje države, da bi morala sofinancirati zasebno šolstvo, še manj pa določa višino takšnega financiranja. Velika večina držav Evropske unije namenja zasebnemu šolstvu manjšo finančno podporo kot javnemu šolstvu. Dolžnost države je, da organizira osnovnošolsko izobraževanje na način, ki bo staršem omogočil izpolniti obveznost, da morajo biti njihovi otroci vključeni v javno veljaven osnovnošolski program. Zasebne osnovne šole se s svojimi pedagoškimi pristopi, inovativnimi praksami ter vsebinsko drugačnostjo bogatijo, dopolnjujejo in krepijo šolski prostor, ne smejo pa ogrožati javnega osnovnega šolstva, ki je dostopno vsem učencem. Zasebna osnovna šola namreč nima obveznosti, da bi da bi sprejela vse, lahko izbira, koga bo sprejela. Zasebno osnovno šolstvo ima pravico izbire. Za vzpostavljanje meje med zasebnim in javnim osnovnim šolstvom se izogibamo posledicam, ki jih lahko ima zasebno osnovno šolstvo. To sta primer elitizem in poglabljanje družbene neenakosti. Poleg tega, bodo polno financirane zasebne osnovne šole z doplačilom staršev lahko dosegale nadstandard, kar dolgoročno vodi v prevlado zasebnega šolstva nad javnim, saj ima zasebna šola vedno vsaj dva redna vira financiranja zasebnega in javnega. Financiranje javne šole pa je odvisno samo od javnih sredstev. Smo socialna država, ki v otrocih prepoznava svojo prihodnost, zato je prav, da država poskrbi za izobraževalni sistem, ki vsem otrokom omogoča čim boljšo izobrazbo. Paziti je potrebno, da osnovna šola ne postane podjetje. Prvotni in izključni namen šolskega prostora je izobraziti otroke. V poslanski skupini Lista Marjana Šarca predloga zakona o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v predlagani obliki ne moremo podpreti, saj slednji odbira premalo členov zakona, da bi lahko v celoti implementirali rešitve, ki jih bo ponudilo pristojno ministrstvo. Vsekakor spoštujemo ustavno odločbo, zato menimo, da bi država zasebnim osnovnim šolam za izvedbo obveznega dela programa, ki je pridobil javno veljavnost, morala zagotoviti stoprocentno financiranje, kot je odločilo ustavno sodišče. Res pa je, da je financiranje razširjenega programa zahteva nekoliko več političnega napora, da skupaj pridemo do ustrezne rešitve, ki bo omogočila nemoteno izobraževanje naših najmlajših. Naj zaključim z mislijo, da je to samo še ena populistična gesta predlagatelja. V kolikor bi mu bilo dejansko v interesu uresničiti ustavno odločbo in bi bil pri svojih namenih iskren, ne bi že ne ničkolikokrat predlagal enakega predloga.